Hvala, predsedujoči. Spoštovani! Gospodarska kriza je prinesla znaten porast števila skupin državljank in državljanov, ki živijo na robu in pod robom revščine. Njene posledice še vedno močno vplivajo na možnost dostojnega življenja predvsem tistih, ki so jih prizadeli varčevalni ukrepi. Ti ukrepi so in še imajo močno, močan negativen vpliv na socialno stanje posameznikov, družin in skupnosti. Na socialni položaj ljudi, seveda, vplivajo še mnoge druge različne družbene okoliščine, gospodarske razmere, razmere na trgu dela, dostopnost zaposlitev, dostopnost izobraževanja, višina, dostopnost različnih javnih zdravstvenih socialnih storitev, višina dohodkov in podobno. Vse te različne okoliščine pa zahtevajo usklajene, ustrezne ukrepe, ki so kompleksni, ki se potem pretvorijo v ustrezne spremembe zakonodaje, na, na katere se potem vežejo različne, pravice državljanom, s katerimi, pomagamo v njihovem socialnem položaju. Ukrepi in posledično zakonodajne spremembe na področju družinske politike, to področje pa je zelo občutljivo, pa morajo biti še posebej premišljeni in dolgoročno naravnani. Predlagane spremembe ... Predlagani Zakon o gospodinjskem dodatku pa naslavlja in ureja zadeve parcialno. Ureja pravice za ženske, ki so stare petinšestdeset let in več, ter njihova po, ter njihova pokojnina ali pa njihovi drugi dodatki iz javnih sredstev ne presegajo zneska petsto evrov. Predlagatelj na ta način zasleduje izboljšanje socialno-ekonomskega položaja žensk, vendar v poslanski skupini Alenke Bratušek menimo, in v poslanski skupini Alenke Bratušek menimo, da je namen, ki ga je izrazil predlagatelj, plemenit, in tudi sami si to želimo. Menim, da prav nihče, ki danes sedi v tej dvorani, ciljem predlaganih sprememb ne nasprotuje. Vendar pa slika ni tako enoznačna. Lepe in plemenite želje za neko skupino so ene, vendar pa je potrebno upoštevati tudi druge vidike. Recimo, ko je bilo poprej govora o neplačanem delu žensk, ta faktor je že nekje upoštevan, in sicer v veljavnem pokojninskem sistemu, in sicer preko višjega odmernega odstotka za izračun pokojnine žensk. S tem nočem dejati, da je to dovolj in da je to ustrezno, vendar obstajajo tudi druge rešitve. Osebam, tako ženskam kot tudi moškim, starejšim od petdeset, petinšestdeset let, ki so samo, ki si sami ne morejo zagotavljati materialne varnosti, se socialna varnost zagotavlja v okviru socialne varnosti prejemku, prejemkov, z denarno socialno pomočjo, izredno socialno pomočjo ter varstvenim dodatkom v skladu z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih in Zakonu o uveljavitvi, uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Prav tako se, se v skupini SAB, strinjamo z ugotovitvijo vlade, da predlagani Zakon o gospodinjskem dodatku ne zagotavlja enake obravnave žensk in moških, zato menimo, da bi tovrstno pravico, pravico do gospodinjskega dodatka morali uveljaviti na univerzalni ravni, ne glede na spol. V poslanski skupini, Alenke Bratušek zaradi vsega naštetega zaključimo, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.